Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les citoyens s'intéressent de plus en plus à leur alimentation et cherchent à savoir comment le système européen fonctionne. Le débat autour du glyphosate en est l'illustration parfaite. Il est de notre devoir de leur répondre et de faire en sorte que nos procédures soient claires, afin d'être comprises, car ce qui n'est pas compris est craint.

Je souhaite également rappeler mon attachement à ce que les décisions soient toujours prises sur des bases scientifiques solides, seules aptes à nous permettre d'avoir des positions incontestables afin de ne pas alimenter les peurs alimentaires que certains agitent. Pour cela, l'indépendance et le bon fonctionnement de nos agences, notamment l'Autorité européenne de sécurité des aliments sont fondamentales. Nous devons leur donner les moyens de nos ambitions. Concernant la publication des études, nous devons trouver le juste équilibre quant au moment pour les rendre publiques, entre une volonté de transparence pour la transparence et la protection de la recherche et de l'innovation au sein de l'Union européenne. N'oublions pas que nos entreprises et nos PME font face à la concurrence mondiale. Il est donc essentiel de leur permettre de garder un train d'avance en matière de développement et d'innovation. Enfin, je tiens à remercier mes collègues d'avoir soutenu, lors du vote en commission, mon amendement rappelant que, lors de la signature d'accords commerciaux, l'Union doit veiller à ce que les législations alimentaires des pays tiers partenaires soient au moins aussi protectrices en matière de sécurité alimentaire que la législation européenne, cela pour garantir la sécurité de 500 millions de consommateurs européens et ne pas générer de distorsions de concurrence pour les producteurs européens.